Šiesty environmentálny akčný plán, ktorý nám poskytol rámec pre politiku v oblasti životného prostredia, končí v júli tohto roku, a preto je potrebné zaoberať sa pokračovaním a kontinuitou európskej environmentálnej politiky. V následnom siedmom environmentálnom akčnom programe bude potrebné podľa doterajších skúseností položiť väčší dôraz na výrazne posilňovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia a postupné začlenenie environmentálnych cieľov do všetkých sektorových politík. Väčší dôraz bude potrebné položiť aj na cezhraničný rozmer v ochrane životného prostredia. Širšie tematické stratégie by mali byť premietnuté do právnych predpisov s definovanými cieľmi a harmonogramami, aby bolo možné účinne kontrolovať ich dôsledky a vyhodnocovať. Popri globálnej environmentálnej politike by sme mali pracovať aj na špecifických integrovaných stratégiách pre jednotlivé geografické oblasti či mestské aglomerácie, ktoré by zohľadňovali špecifické charakteristiky s ohľadom na ich ekosystémy.